On skutečně použil slova o plachosti těch reforem, hovořil o tom, že vidíme jakýsi pokrok na základě například toho, že ženy na základě povolení mohou nově řídit auto nebo uzavírat sňatek. Mně to přijde jako důkaz toho, jak nepochopená byla tato debata ze strany Komise.

k těm volbám nedostala. No, nemohla řídit, nikdo ji tam nedovezl. To si myslím, že ilustruje obrázek ze Saúdské Arábie. Opravdu se stal kozel zahradníkem, pokud ve výboru, který má na starosti emancipaci žen a práva žen po celém světě, stojí Saúdská Arábie, to je určitě odsouzeníhodné.